Eu cred că sunt două puse în discuție, mai ales dacă vrem să răspundem cu adevărat așteptărilor cetățenilor. În primul rând este partea cantitativă a acestui buget și da, într adevăr, trebuie făcut în așa fel încât să acopere cât mai multe lucruri necesare pentru toți cetățenii europeni, a nu i mai pune pe cei care sunt mai slabi în acest moment să plătească pentru ceilalți. Dar în al doilea rând este problema și cum distribuim acest buget.

Pentru că puteți vorbi despre foarte foarte multe lucruri, despre dezvoltare, despre o agricultură ecologică, despre ceea ce înseamnă investiții în cercetare, dar dacă nu răspundem nevoilor fundamentale ale fiecărui cetățean, lucrurile acestea nu pot să se realizeze. Îmi doresc să intrați în negocieri cu Parlamentul European, pentru că nu uitați, noi suntem cei pe care i au trimis cetățenii Europei în Parlament, și sincer, voi vota un buget care să răspundă și celor de acasă și ceea ce își doresc toți cetățenii europeni. Vă mulțumesc.